Zur Not muss man sonst über Alternativ und Zwischenlösungen nachdenken.

Gerade in dieser Krise sollte man deutlich machen, dass die Konsolidierung der Europäischen Union eine große Aufgabe ist, die wir uns selbst stellen müssen.